Erstens habe ich deshalb so aufgeregt reagiert, weil ich mich immer noch darüber ärgere, dass wir es nicht geschafft haben, eine Gemeinsame Entschließung zur Sicherheit hinzubekommen, weil die Verabsolutierung einer Position wichtiger war als die Gemeinsamkeit. Zweitens habe ich damals in der Debatte erklärt und ich erkläre das hier auch nochmals dass auch ich dazugelernt habe und heute sehe, dass wir im Bereich von höherer Sicherheitsbestimmungen für europäische Kernkraftwerke mehr tun müssen, mehr Druck machen müssen, mehr Initiative zeigen müssen. Genau deshalb war ich für die Gemeinsame Entschließung, und deshalb bin ich dafür, dass wir dem Kommissar den Rücken stärken und ihn nicht permanent angreifen!